Illegaler Artenhandel gehört weltweit zu den lukrativsten Verbrechen und spielt eine große Rolle bei der Finanzierung der organisierten Kriminalität. Der florierende Handel mit unrechtmäßig erworbenen Pflanzen und Tieren ist eine ernsthafte Bedrohung für die Natur, insbesondere was den Rückgang der Biodiversität betrifft, und auch für die Menschen.

Europa ist zugleich Ziel Transit und Ursprungsregion und daher stark in die illegalen Handelsströme verwickelt.

die UN-Artenschutzkommission CITES ist hierfür ein sehr guter Rahmen. Wie schon gesagt, ist die EU seit 2015 Vollmitglied von CITES und deswegen ein entscheidender Akteur bei der Konferenz in Johannesburg. In der vorliegenden Entschließung fixieren wir die wichtigsten Ziele für das Europäische Parlament, und grundsätzlich begrüßen wir auch die Zielsetzung der Mitgliedstaaten und auch das Engagement der Kommission. Insbesondere geht es um verstärkte internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung Stichworte Polizei und Zollbehörden.

Wichtig ist mir, die Trophäenjagd nicht grundsätzlich zu verbannen, denn ich glaube, gut und nachhaltig organisierte Trophäenjagd hat durchaus gewinnbringende Effekte für Natur und Menschen, und deswegen sind da gemeinsame Regeln im Rahmen von CITES